Sőt, még abban is mérhetetlenül egyetértek, hogy bizony az oktatásnak, a nevelésnek rengeteg szerepe van ebben az egész kérdéskörben. Épp ezért kérdezem mikor jön el az a pillanat Önöknél, az Európai Néppártban, hogy szóvá teszik azt a végtelenül undorító propagandát, amit az Orbán kormány, a magyar kormány csinál, és minden terrorizmust a migrációra vezet vissza?